Hvala za besedo. Zdaj bi dal obrazložitev za dva amandmaja, in sicer prvega v višini enega milijona s evrov, s katerim bi zagotovili dodatna sredstva za ukrepe na bivši H ena, to je bivša to odsek bivši odsek avtoceste, Pluska-Hrastje. S predlaganim, amandmajem bi ta sredstva povečali v višini za višino enega milijona evrov. V letošnjem načrtu razvojnih programov za leto dva devetnajst je za ta odsek, se pravi, za ukrepe na G ena predvidenih sedemindevetdeset tisoč evrov. Naj tukaj opozorim, da je po izgradnji avtoceste, bivša, hitra cesta ostala, obvoznica mimo mesta Trebnjega, ki je bila potem spremenjena v državno cesto in, niso bili pa, na njej izvedeni ukrepi, s katerimi bi, umirili promet, zato je v določeni meri nevarna predvsem za kolesarje, Po izgradnji avtoceste ni bi prišlo tudi do sanacije nadvozov čez hitro cesto, ki so nekateri že zaprti za motorna vozila, ker so v tako slabem stanju, in bi bilo potrebno izvesti, nivojska križanja, se pravi, navezavo na naselja, ki so na južnem delu te hitre ceste, bi bilo pa potrebno v prioritetno predvsem zgraditi, krožišče pri samem uvozu v mesto Trebnje. Drugi amandma pa se nanaša na obvoznico mimo, kraja naselja Mirna v Občini Mirna, s katero bi, dodatno zagotovili petsto tisoč evrov v letošnjem letu, predvsem za pripravo vse potrebne dokumentacije. Ta obvoznica je izrednega pomena za, gospodarstvo Mirnske doline pa tudi za Posavje in Sevnico, saj je to najhitrejša povezava tega dela Slovenije do Ljubljane. Na tem delu, se pravi, v mestu naselju Mirna je, en most, ki ne omogoča težkega tovora, tako da je vse težje izredne prevoze je treba proti Ljubljani izvajati preko Celja oziroma Krškega in, z izgradnjo te obvoznice bi omogočili, tudi hitrejši oziroma boljši tovorni promet proti Ljubljani.